Obrovský počet slobodných matiek čelí existenčným problémom, ako je chudoba, sociálne vylúčenie, nezamestnanosť, zlý zdravotný stav a podobne. Tieto matky musia bojovať s diskrimináciou na pracovisku, vo vzdelávacích zariadeniach a tak ďalej. Preto je potrebné pre nich vytvárať programy na finančnú podporu, napríklad pri vzdelávaní ich samotných, vzdelávaní ich detí, pri návrate do škôl a rozvoji kariéry, zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o deti, poradenstve, ďalej aj stimulácii podnikov, aby slobodné matky zamestnávali, napríklad aj v podobe daňových úľav. Tiež sa musíme snažiť nachádzať finančné zdroje pre už existujúce centrá záchrany a pomoci opusteným ženám s deťmi, ktoré sú plné dobrovoľníkov ochotných pomôcť v núdzi, ale, bohužiaľ, bez dostatku financií. Tiež samozrejme nesmieme zabúdať na šírenie osvety a vzdelávanie mladých žien a prevenciu. Účinnou prevenciou je určite vzdelávanie a informovanie o ich sexuálnych a reprodukčných právach a zdraví a napríklad aj spôsoboch ochrany.